Zunächst möchte ich dem Kollegen Marinescu und den Schattenberichterstattern für diese wirklich hervorragende Arbeit am Bericht zum Einheitlichen Europäischen Luftraum danken. Der Einheitliche Europäische Luftraum kann ein wichtiges Beispiel dafür sein, wie es uns gelingen kann, durch den europäischen Mehrwert der Zusammenarbeit am Ende umweltfreundlichere und gleichzeitig auch preisgünstigere Flugverbindungen anbieten zu können.

Als Anwohner einer Grenzregion mit vielen Flugplätzen in der Umgebung weiß ich sehr wohl, was es an Aufwand bedeutet, wenn Flugzeuge um bestehende Fluginfrastruktureinrichtungen herumfliegen müssen. Deswegen sollten wir noch mehr Kraft darauf investieren, die Vereinheitlichung dieses europäischen Luftraums so zu gestalten, dass wir nicht nur die besten Flugrouten erreichen, sondern auch die beste Koordinierung auf Seiten der Flugsicherung. Leider ist die Flugsicherung nach wie vor eine nationale Angelegenheit, was es nicht ganz einfach macht, die Ziele des europäischen Gesetzgebers zu erreichen.